Hvala lepa, ja. Majčkeno bi se navezal na tole, kaj ste zdajle nazadnje povedali. Savinjska dolina kot taka ne potrebuje avtoceste, mi jo imamo. Hitro cesto potrebuje Koroška. Zaradi njih se tukaj pogovarjamo. Koroška rabi to cesto. Številke so pa pomembne zaradi tega, ker za številkami stojijo ljudje. In če na eni strani trasa V šest uniči tri stanovanjske hiše, tri, in na drugi strani uničijo triinštirideset hiš, sto sedeminštirideset objektov, se človek resno vpraša, kdo ima zdaj tukaj prav. Pa ni samo v zgradbah. Sto petdeset ljudi bo trasa, če bo izbrana V dva dva, preselila, razselila. Si vi to predstavljate? Simbol Savinjske doline bo uničenje. Gora Oljka bo na jugozahodnem delu razklana, prerezana bo naravnost dol. Uničenih bo štiriinpetdeset hektarov najboljših kmetijskih zemljišč. Tako govorimo o nekaj samooskrbi in vsem, na koncu bomo pa najboljšo kmetijsko zemljo pa uničevali. Jaz sem si zadevo pogledal na terenu. Srečal sem se tudi z eno gospo. Nisem mogel narediti drugega, kot da sem jo samo objel, zbolela je, tudi zaradi te ceste, ima raka. In ko sem se pogovarjal s temi ljudmi, ni prijetno, verjemite. In dajmo delati za ljudi, dajmo prestaviti to cesto na traso V šest. Bi pa predlagal, da se na naslednji seji v skladu s Poslovnikom opravi razprava. Hvala lepa.